Mais cela n'a de sens que si cet amendement peut être voté. Or, l'interprétation que vous faites maintenant des règles interdit l'exercice de ce droit de la commission de l'emploi et des affaires sociales. Et c'est en ce sens, je crois, que l'intervention du président de mon groupe doit être entendue et la liste de vote, corrigée.